Señora Presidenta, Señorías, señor Comisario, la creación de un mercado de servicios integrado y desarrollado no es solo una de las piedras angulares del proyecto europeo, sino que es esencial para el crecimiento y el empleo. El proceso de evaluación recíproca previsto en la Directiva se ha revelado como un instrumento útil.

y tercero, para facilitar y hacer extensivo el uso de las buenas prácticas. Pero se ha puesto de manifiesto que persisten numerosas barreras nacionales que frenan, sobre todo, el crecimiento de los servicios profesionales entre empresas, y que es necesario velar por la aplicación completa y adecuada de las disposiciones de la Directiva. Señorías, la adopción de la Directiva de servicios marcó un hito en la construcción europea, pero el proceso de evaluación recíproca nos ha mostrado que todavía tenemos un largo camino por recorrer.